Señora presidenta, otra Resolución sobre Venezuela, y ya pierdo la cuenta.

Pero ustedes no buscan solucionar los problemas de Venezuela, sino un cambio de gobierno. Dos hechos en estas semanas dejan claro su doble rasero Honduras, miles de migrantes huyendo de su país, del hambre y la violencia del país más violento del mundo. No les he escuchado hablar de emergencia humanitaria, ni de presión en las fronteras, ni de responsabilidad de un Gobierno heredero de un golpe de Estado, ni de pedir sanciones contra él.

¿Dónde la denuncia del acuerdo con Arabia Saudí o el Consejo de Cooperación del Golfo? ¿Dónde los pronunciamientos contra la dictadura teocrática y asesina? No las hay porque esos son sus amiguitos. El acoso furibundo de este Parlamento y de la Unión Europea solo persigue una agenda de cambios de gobierno criminalizar y expulsar a un presidente que, con más de seis millones de votos, ganó las últimas elecciones. Pero la realidad es tozuda ni golpes de Estado, ni terrorismo callejero, ni sanciones, ni guerra económica, ni intentos de magnicidio han conseguido torcer la voluntad venezolana expresada en las urnas. Es lo que les molesta que Venezuela siga su camino soberano que solo van a decidir sus ciudadanos.